Gospod predsednik! Da bi evropski državljani resnično lahko sodelovali na poštenih in varnih volitvah, potrebujemo pošteno in varno informiranje, poštene politike in pa izobražene državljane. Za pošteno in varno informiranje potrebujemo svobodo, delovanje medijev, ti zagotavljajo za varno delo svojih novinarjev vse pogoje in niso v službi interesov in pritiskov, temveč objektivnega poročanja. Drugič, pošteni politiki zagotavljajo transparentnost svojega in strankarskega delovanja, financiranja, oglaševanja in ne izrabljajo osebnih in drugih podatkov za svoje interese. In pa izobraženi državljani, to so volivci, ki se ne pustijo zlorabljati dezinformacijam in hujskaštvu po družbenih omrežjih. Vsa omenjena področja so tudi v Evropi že močno okužena, bila sta omenjena Facebook in Cambridge Analytica, in apetiti po manipulaciji s strani tretjih držav, na čelu z Rusijo, pa tudi s strani zasebnih interesov nedvomno obstajajo. Sami jim pri tem pomagamo, saj narašča politična netransparentnost, politično oglaševanje je nekorektno in deležni smo anarhije volilnih pravil. Spletni troli, a tudi resnični ljudje, ki po navodilih ali iz zaslepljenosti hranijo ljudstvo z razpihovanjem ideoloških prepirov, predvsem pa s širjenjem laži, jahajo na svojem valu. V nekatere, kolegi, slovenske medije v Sloveniji se je prilil zajeten denar madžarskih podjetij, povezanih z madžarskim premierjem Orbanom, in takšen način financiranja tudi predvolilne propagande preko medijev je izigravanje zakonodaje. In zloraba spleta, komunikacijskih orodij, ustrahovanje in manipulacija državljanov s strani politike, medijev ali kogarkoli je nedopustna, neodgovorna in jo je treba preprečiti. Evropske volitve, demokracijo in Evropejce, ki morajo imeti vse pogoje za svobodno in pošteno odločanje o tem, v kakšni Evropi si želimo živeti, moramo zaščititi kot tudi integriteto te institucije. In Evropski parlament in Evropska komisija sta v zadnjem letu naredila nekaj korakov v pravo smer, države pa morajo zagotoviti, da bodo ukrepe izvajale in kršitelje striktno kaznovale.